Señora Presidenta, celebro que el Parlamento exija una solución política para el conflicto del Sáhara Occidental y pida a la comunidad internacional ayuda humanitaria, financiera y política para crisis de esta magnitud. Faltó, y por eso me abstuve, concretar las responsabilidades de la Unión Europea. Y es que la señora Mogherini debe implicarse para mantener la ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados y para que se cumpla el mandato del Consejo de Seguridad. Debe obligarse a Marruecos a restaurar plenamente la MINURSO para que vuelvan los observadores civiles y se lleve a cabo de una vez el referéndum. Saludo al pueblo saharaui, su coraje y tenacidad durante el exilio y la dominación colonial de España y de Marruecos. Desde este Parlamento, que ha condenado en numerosas ocasiones la brutal ocupación marroquí, quiero mandarles un saludo fraternal, un saludo afectuoso que quiero extender a los delegados del Polisario en los trabajos de su congreso. Un pueblo unido puede hacer frente a cualquier adversidad.